Il s'agit de traiter en profondeur la question sociale. Écologie et social sont liés, ne serait ce que par le bouleversement que ce changement de modèle économique va impliquer.